Señora presidenta, señorías, Europa se juega su competitividad futura en su Agenda Digital. Con esta reforma ponemos las bases para impulsar las inversiones en redes de alta velocidad y el despliegue del 5G, cruciales para hacer posibles nuevos servicios como la movilidad autónoma o la nueva era deL internet de las cosas. Es decir, nuevas oportunidades para impulsar la innovación, la actividad económica y el empleo de calidad. Pero además, gracias al Parlamento —quiero felicitar a Pilar del Castillo y a los ponentes—, hemos introducido límites al precio de las llamadas entre Estados miembros, lo que beneficia al conjunto de los ciudadanos.